Absolutnie zgadzam się.

Jeżeli chcemy rozwijać wspólny rynek cyfrowy, to musimy także wspierać wszystkie te podmioty, które będą służyły rozwojowi tego wspólnego rynku. Oczywiście te społeczeństwa, czy wręcz nawet społeczności lokalne, z jakiś powodów pewnie także i historycznych, także i ekonomicznych mają utrudniony dostęp do wspólnego rynku. Ale chcę powiedzieć, to są dwie różne rzeczy.